criteriul de gen reprezintă un factor determinant în evaluarea riscurilor. Conform Hotărârii Curții Europene de Justiție în cazul Test Achats, din martie 2011, articolul 5 alineatul din directivă este contrar realizării obiectivului privind egalitatea de tratament între femei și bărbați și este incompatibil cu Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii. Solicităm Comisiei să revizuiască această directivă și să includă prevederi cu caracter obligatoriu pentru clarificarea situației cu privire la societățile de asigurări și serviciile financiare conexe. Solicităm Comisiei și statelor membre să ia măsuri concrete pentru a garanta că toți cetățenii Uniunii Europene pot utiliza pe deplin și în mod adecvat directiva, ca instrument eficient de protecție a drepturilor lor referitoare la egalitatea de tratament în ceea ce privește accesul la toate bunurile și serviciile.